Das Europäische Parlament hat sich in dieser Woche mit einem zentralen Thema in den Industrieländern befasst Der Verschwendung von Lebensmittel.

Aber zur Zeit müssen diese vernichtet werden und können nicht mehr als Tierfutter eingesetzt werden. Auch hier bitte ich die Kommission, Maßnahmen zu ergreifen, dass Nahrungsmittel, die nicht mehr verzehrt werden können, zumindest noch als Tierfutter verwendet werden können.